þingflokksformannafundur um þessa atkvæðagreiðslu áður en til hennar kemur eða ekki

að hlusta á þær upplýsingar því það eru alltaf að koma nýjar upplýsingar fram